Pronikání systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství je nedílnou součástí průmyslové revoluce 4.0, která bude mít zásadní a širokosáhlé dopady. V konečném důsledku se nebude jednat o změnu technologickou, ale o komplexní proměnu kyberneticko fyzicko sociální. Rozvoj umělé inteligence bude mít dopad na celou společnost a na všechny součásti našich životů. Umělá inteligence není pouze robot, jak bychom si mohli představit na základě hry Karla Čapka a sci fi, ale také software zjednodušeně algoritmus, což není často zcela zřejmé a může to způsobit problémy s důvěryhodností. Je přitom zcela zásadní, aby se v Evropě užívané systémy těšily zasloužené důvěryhodnosti i na základě dodržování principu legality a předpisů a etických zásad. Dnes jistě mnohokrát zaznělo a ještě zazní, že musíme vytvořit rovnováhu musíme mít jasná pravidla, avšak nesmíme přílišnými restrikcemi zničit šance evropských firem na trhu. S tímto přístupem lze samozřejmě částečně souhlasit. Také preferuji, abychom v Evropě využívali evropské systémy a technologie a stali se pomyslnými šampiony na světovém trhu.

Domnívám se, že je nutné, aby se v Evropské unii vyvíjely, zaváděly a používaly systémy umělé inteligence pouze, pokud dodržují etické zásady týkající se respektování lidské autonomie, předcházení újmám, spravedlnosti a vysvětlitelnosti. Čtvrtá průmyslová revoluce nám nedává lehké výzvy, ale je nutné se s nimi co nejdříve popasovat. Platí totiž to, že každá příležitost je zároveň potencionální hrozbou, a v sázce je skutečně mnohé.